De aanslagen in Parijs, de oorlog in Syrië, het Russische gevechtsvliegtuig dat uit de lucht geschoten werd door een NAVO lid, de totale chaos in Libië en, o ja, de vluchtelingencrisis. We hebben veel om ons zorgen over te maken en je zou zeggen dat juist nu Europese lidstaten hun zegeningen moeten tellen en investeren in samenwerking met elkaar en met de buurlanden. Dit is niet het moment om egoïstisch zijn of eenkennig. En als ik de hoge commissaris hoor zeggen dat dit een top was die niet ging om simpel afkopen maar om partnerschap, dan denk ik dat dat de top was die u wilde hebben en die ik ook wilde hebben. Maar als ik terugkijk, zie ik niet anders dan Europese lidstaten die wél egoïstisch waren, die wél eenkennig waren, een top die uitgemond is in hoe kunnen we al bestemd ontwikkelingsgeld gebruiken om immigranten tegen te houden? Een top waarbij lidstaten helemaal niet bereid waren geld te betalen. Een top waarbij we eigenlijk geld omgekat hebben. We hebben vrij geschoven met potjes die al bestonden. Europese landen hoopten deals te sluiten met Afrikaanse landen voor het terugnemen van migranten, voor het opzetten van centra voor asielprocedures buiten onze grenzen, voor sterkere grensbewaking.

Mensen vluchten voor geweld en voor onderdrukking en het afkopen van de onderdrukker kan een vluchteling korte tijd tegenhouden, maar op lange termijn wordt de situatie onwerkbaar. Dat hebben we toch geleerd uit het verleden? We hebben toch Ben Ali afgekocht, Gaddafi, Moebarak, Assad en als de top van het weekend doorgaat kopen we Erdoğan af.

Dat is zorgen dat mensen niet hoeven te migreren, maar wel kunnen als ze dat zouden willen.